Es ist gute Übung dieses Hauses, dass man beim Catch the eye Verfahren auf die fraktionelle Ausgewogenheit achtet. Ich bitte Sie um Auskunft darüber, ob sich ausschließlich Mitglieder der Europäischen Volkspartei für das Catch the eye Verfahren gemeldet haben, weil es bereits die fünfte